Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar felicitando a los ponentes y a los ponentes alternativos por la intensa labor que han realizado y por los acuerdos que se han alcanzado en la Comisión de Agricultura. Para mi país, España, las propuestas iniciales del Colegio de Comisarios penalizaban a los sectores más competitivos y a aquellos profesionales, como son los ganaderos, que más costes de producción tienen que asumir. Mis colegas del sur de Europa y yo misma hicimos piña para explicar los serios problemas de aplicación que planteaba la propuesta del Ejecutivo comunitario en sectores mediterráneos como el del aceite de oliva o la ganadería sin tierra, y me satisface decir que hemos sido escuchados. Desde ahora, voy a seguir con mucha atención los debates del diálogo tripartito en torno a un tema virgen todavía el futuro del sector del vino. No hemos tenido ocasión en la Comisión de Agricultura de debatir las ideas que han empezado a surgir de la Comisión Europea para sustituir el actual régimen de derechos de plantación de viñedo. Este sector es actualmente uno de los pocos en proceso de crecimiento sería lamentable que, en un momento como el actual, decidiéramos destruir un sistema de gestión de la producción que está dando sus frutos. El Parlamento debe defender el mantenimiento, más allá del año 2018, de un régimen eficaz de gestión de viñedos como el actual, pues, de lo contrario, echaríamos por tierra los esfuerzos que han realizado en los últimos años los productores europeos para mejorar la calidad de sus caldos y penetrar en nuevos mercados en terceros